A fő megállapítást, a fejezet első pontját szeretném idézni abból az úgymond Snowden jelentésből, vagy megfigyelésibotrány jelentésből, amelyet ma tárgyal az Európai Parlament plenáris ülése. A rendelkezésre álló információk és a vizsgálat meggyőző bizonyítékkal szolgálnak olyan kiterjedt, bonyolult és technológiailag magasan fejlett rendszerek létezésére, amelyeket az Egyesül Államok és egyes tagállamok hírszerző szolgálatai alakítottak ki annak érdekében, hogy példátlan nagyságrendben, válogatás nélkül, és nem konkrét gyanúra alapozva összegyűjtsék, tárolják és elemezzék világszerte valamennyi polgár közléseit, köztük tartalmi adatokat, helymeghatározó adatokat és metaadatokat.

Ha eddig bárkinek is volt valamiféle illúziója az úgymond nyugati típusú demokráciával kapcsolatban, akkor azt gondolom, hogy ezek után ezt elfelejtheti. Ez egyébként egy 50 oldalas jelentésnek egyetlenegy mondata volt, amit idéztem, és hogyha valakinek illúziója volt azzal kapcsolatban, hogy esetleg az Európai Parlament több mint valamiféle fedő szervezete különböző pénzügyi és gazdasági érdekcsoportoknak, akkor kérem, hogy nézzen körül ebben a teremben. A közel 800 képviselő közül egy ilyen jelentőségű jelentés megvitatásánál ismét körülbelül ötvenen vagyunk.